Señor presidente, yo también quiero empezar felicitando al señor Tannock por su excelente informe. Creo que es muy conveniente que el Parlamento Europeo apruebe el Acuerdo de Asociación con Nueva Zelanda, país lejano geográficamente, pero, como ya se ha dicho, muy cercano a la Unión Europea en valores, principios e intereses. Y también está claramente comprometido con la cooperación y la gobernanza internacionales. Con la firma el pasado agosto del Acuerdo Marco con Australia, la Unión Europea dio otro paso más a la hora de potenciar su presencia en Asia Pacífico. Yo creo que la Unión es un actor global y tiene que seguir siéndolo, también, cuando seamos una Europa de veintisiete Estados.